Kilka miesięcy temu debatowaliśmy na tej sali na temat sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym.

Przewodniczący Martin Schulz w imieniu naszej grupy politycznej potwierdził brak zgody Parlamentu na likwidację dziesiątek tysięcy miejsc pracy w stoczniach i u ich dostawców, na likwidację tego sektora w Polsce, a także na osłabienie europejskiej zdolności przemysłowej. Po pół roku sytuacja jest następująca rząd nie był w stanie przeprowadzić prywatyzacji, Komisja totalnie zlekceważyła stanowisko Parlamentu, stocznie nie produkują, przyszłość jest niejasna, ludzie zostali bez pracy i zawieszeni w próżni. Powinniśmy się zgodzić, że tej Komisji brak jest koncepcji europejskiej polityki przemysłowej, że ta Komisja nie zdaje sobie sprawy, że statki były, są i będą potrzebne.